Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Eine kurze Replik auf Frau Trebesius Ich weiß nicht, ob Sie mit der gleichen Selbstsicherheit und mit der gleichen Arroganz gegenüber Obdachlosen und Hunderttausenden von armen Menschen in der Europäischen Union argumentieren können, dass die Europäische Union nach wie vor eine Union sein soll, in der zuerst die Interessen der Banken und der Wirtschaft bedient werden und in der uns das Gemeinsame der Zusammenhalt der Union überhaupt nicht mehr interessiert. Sie haben eben dafür plädiert, dass wir die Solidarität zwischen den Menschen aufkündigen, dass es uns völlig egal ist, ob in Griechenland, in Portugal, in vielen Ländern Osteuropas die Menschen die Chance haben, eine Zukunftsperspektive zu bekommen, und dass sie uns nicht genauso wichtig sind, wie die Menschen in unseren eigenen Ländern, für die wir kämpfen, um sie aus einer sozialen Not herauszubringen.

Solange die Prioritäten nach wie vor auch im Europäischen Semester darauf gerichtet sind, die Schuldengrenze nicht zu überschreiten, Eingriffe in die Haushaltsführung vorzunehmen und Kürzungen, gerade auch bei Sozial Bildungs und Gesundheitsausgaben, zuzulassen, werden wir immer wieder in einen Konflikt kommen.

Aber das wäre eben auch möglich mit konkreter Unterstützung der Europäischen Union. Da brauchen wir keine Verträge zu brechen, da brauchen wir keine Subsidiarität zu brechen, sondern da müssen wir unsere gemeinsame Verantwortung wahrnehmen.